Señor Presidente, el terrorismo es una amenaza global y hacerle frente es una responsabilidad compartida.

Por eso me gustaría, en amplia coincidencia con lo que he escuchado de la Presidencia del Consejo, señalar algunos de los ingredientes que tienen que dar cimiento a esa política común. El primero es el refuerzo de la información compartida, sobre todo en los esfuerzos para evitar los atentados terroristas y en la investigación de los mecanismos de financiación. El segundo, aplicar todos los avances científicos y tecnológicos a la lucha antiterrorista, de forma proporcional con los derechos fundamentales de las personas. En tercer lugar, actuar con países terceros, especialmente en Afganistán, en Pakistán y en el Cuerno de África. En cuarto lugar, en el debate sobre la seguridad aérea, conseguir que los avances tecnológicos, los body scanners, sean compatibles con la salud humana, con la privacidad, pero, sobre todo, que no afecten a la transitabilidad de los aeropuertos y a la comodidad de los pasajeros.

y el tercero es el espacio transatlántico de seguridad, que debe construir una cooperación muy sólida con los Estados Unidos en esta amenaza también compartida.